við hæstvirtan ráðherra hvað þetta varðar til dæmis eins og hvernig hann lítur á stöðu alþingis í þessu alþingi fær mikinn áfellisdóm í skýrslunni ég ætla að halda mig bara við þennan punkt samráð formannastjórnarflokka það er öllum augljóst sem glugga í skýrsluna lesa hana að það er margar ákvarðanir eru reknar til þessa batterís sem er einhvers konar samráð formanna stjórnarflokka í nokkrum ríkisstjórnum þar eru ekki haldnar fundargerðir en þar eru jafnvel stærstu og örlagaríkustu ákvarðanir teknar og jafnvel oft án samráðs við fagráðherra eins og er rakið í skýrslunni mig langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra og formann vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hvort hún hafi orðið sú breyting á að